U bewijst echter vandaag met het voorstel dat Europa ook warm kan en moet zijn. Ik wil daarbij twee zaken in de verf zetten.

En ik kan niet genoeg benadrukken dat een betere afstemming van sociale rechten in Europa, van oost naar west, de enige garantie is voor een versterkte markt op de lange termijn. Ten tweede, niemand is meer overtuigd van de noodzakelijke rol van sociale partners dan ikzelf. Ik verwacht van hen openheid en verantwoordelijkheid. De tijd van ballonnetjes oplaten en van zeuren over een antisociaal Europa is voorbij. Nu is het moment om aan tafel met elkaar te spreken.